Ich möchte das Augenmerk darauf richten, dass der EU Kommission der rote Faden fehlt. Wir haben 2008 und 2011 Maßnahmen mit strikten Auflagen für Autos und für Kleinlastwagen beschlossen. Damit haben wir die Dieseltechnologie, die viel besser sparsame Motoren herstellen kann und Fortschritte erreicht hat, gefördert.

Jetzt wird das konterkariert. Jetzt soll künstlich hochgezogen werden, ob das in Deutschland nun unterhalb oder oberhalb ist, ist nicht die Frage, sondern dies führt zu neuen Wettbewerbsverzerrungen. Wir sind in der Dieseltechnologie führend. Es hat nichts mit dem Verband der Automobilindustrie zu tun, auch nicht mit der Kernenergie in Russland, sondern es geht darum, ob wir auf der einen Seite große Energieeinsparauflagen machen für die Wirtschaft, die wir hier vertreten, die zu erkennbaren Erfolgen führen, und auf der anderen Seite das wieder wegnehmen. Das ist eine widersprüchliche Politik. Die hat die EU Kommission zu verantworten, und ich hoffe, dass wir diese Politik in diesem Punkt, Herr Kommissar, morgen mit klarer Mehrheit ablehnen. Im Ministerrat wird sie ohnehin abgelehnt, wie seit zwanzig Jahren alle derartigen Versuche gescheitert sind.